Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, este important pentru consumatorii din Uniunea Europeană ca aceștia să găsească pe etichete ingredientele și informațiile nutriționale care intră în compoziția tuturor băuturilor alcoolice și acest lucru este necesar pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, dar și pentru a asigura prevenirea practicilor frauduloase, precum și transparența pieței și o concurență loială. Tocmai de aceea este benefic atât pentru industrie, cât și pentru consumatori să avem la nivelul Uniunii în cel mai scurt timp o propunere de reglementare care să vizeze furnizarea de informații cu privire la ingredientele și conținutul nutrițional al băuturilor alcoolice. Asemenea măsuri vor putea contribui la protejarea reputației pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit o pe piața mondială, respectându se practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase.